Panie Przewodniczący! W sprawozdaniu dotyczącym 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych znalazło się wiele interesujących i ważnych zapisów. Jednak znalazły się też takie, których absolutnie tam być nie powinno. Przede wszystkim dotyczy to punktu aap, w którym Parlament domaga się zapewnienia legalnej i bezpiecznej aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych. Nie do przyjęcia jest też zrównanie w punkcie preambuły L ochrony mniejszości religijnych z ochroną osób określonych jako LGBTI. To sprawiło, że głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.